Domnule președinte, voi încerca să fiu scurt, dar atunci când vorbesc despre sănătate, mai ales că sunt medic, medic de urgență, v am mai spus, în Iași, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, unde un spital, un colectiv, un oraș fac urgențe și neurochirurgie la nivel european, este foarte greu să faci acest lucru. Dar, pe de altă parte, da, haideți să vorbim despre sănătate ca un drept fundamental, și atunci sunt două bariere care se opun acestui deziderat cea educațională și cea economică. Iar, din punctul meu de vedere, educația pentru sănătate trebuie predată de la școală să știe fiecare dintre noi ce trebuie să facă pentru a promova un stil de viață sănătos, și nu mă refer doar la mediu. Pe pe de altă parte, bariera economică ne face mari probleme și poate ar trebui să ne gândim astăzi, împreună cu Comisia Europeană, cu Consiliul Europei, să introducem acel standard european de calitate în sănătate în așa fel încât să pot fi tratat la Iași la fel ca la Bruxelles, la Strasbourg, la Paris și la Roma. Cel puțin în ceea ce privește un program european de sănătate a femeii pentru diagnosticarea și tratamentul precoce al celor mai frecvente forme de cancer, precum cel de col uterin, cel de sân, un program european pentru sănătatea reproducerii și asigurarea gratuită de analize pentru mamă și nou născut, un program european de luptă împotriva cancerului și mecanismul european de protecție civilă. Voi mai vorbi, dar uitați vă că sunt doar zece oameni în această sală deși vorbim de sănătate.